Czy nie uważa Pan, że właśnie teraz, właśnie Parlament, powinien wesprzeć Komisję jasnym politycznym sygnałem, żeby te umowy jak najszybciej podpisać i jak najszybciej wprowadzić w życie? Czy naprawdę nie sądzi Pan, że to jest jeden z najlepszych sygnałów, jakie możemy wysłać na Ukrainę, bo ludzie zobaczą, że przynajmniej w stosunku do Gruzji i Mołdawii jesteśmy w stanie skutecznie działać? To bardzo dobrze będzie oddziaływało na Ukrainę.